Nie mam żadnych wątpliwości, że Parlament Europejski musi wypowiedzieć się w sprawie Iranu i jego programu nuklearnego. To nie my, lecz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ma poważne obawy dotyczące ewentualnych wojskowych aspektów irańskiego programu nuklearnego. A jak pokazują dowody, Iran pracuje nad stworzeniem jądrowego urządzenia wybuchowego. To nie my zmusiliśmy Iran, aby został stroną układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, w związku z czym sam wyrzekł się nabywania broni jądrowej i jest prawnie zobowiązany do zgłaszania wszelkich prowadzonych przezeń działań jądrowych. To nie my, tylko Iran nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym najnowszej z nich nr 1929, oraz nie przestrzega wymogów Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. To nie my, ale polityka irańskiego rządu w niektórych dziedzinach stwarza zagrożenie dla stabilności i pokoju w regionie.